Este Parlamento —ya se ha dicho— ha venido solicitando durante mucho tiempo que se entregase una lista de países investigados. Nunca se nos ha entregado nada y nos sorprendimos cuando hace poco, en una reunión con Estados miembros, la Comisión Europea presentó lo que ya creíamos que era una lista definitiva de países para ser incluidos porque, además, algunos Estados miembros incluso preguntaron a la Comisión si ya se podían prohibir las importaciones de estos países. La Comisión Europea

Por ejemplo, en relación con el problema del control por parte de los Estados miembros de los barcos que provienen de terceros países y no cumplen con los requisitos, ya sabemos de sobra que hay algún Estado miembro que está haciendo un gran esfuerzo en este aspecto y que otros Estados miembros, alegando razones de falta de funcionarios, etc.